Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies l'a dit, il s'agit là de crimes contre l'humanité.

Parce que, malgré tout, des vivres arrivent, malgré tout, des informations sont échangées, malgré tout, des protections sont assurées pour les personnes qui manifestent. Malgré tout, des soins sont délivrés dans des pièces transformées en hôpital d'urgence.

Il y a l'initiative de la Ligue arabe. Bien sûr, il faut la soutenir mais il faut aussi être vigilant.

Or, nous devons revenir à la base du conflit, de cette lutte, pour soutenir la population. L'histoire qui se joue aujourd'hui en Syrie est vraiment celle d'une société en lutte pour la démocratie et pour les droits.

C'est une façon concrète d'aider. Il faut reconnaître aussi le conseil national.